Señor Presidente, la mujer ha realizado siempre el trabajo invisible el del hogar, el del cuidado de los afectos, lo que no puede comprarse ni contratarse. Pero no lo hemos valorado. Ahora nos estamos incorporando al mercado laboral.

Es nuestra obligación erradicar la pobreza femenina —por eso he apoyado esta iniciativa—, reforzando los instrumentos y las medidas legislativas para poder reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Debemos aplicar políticas activas de empleo a su favor y revisar los sistemas de protección social, con una especial consideración a las mujeres de más edad y las discapacitadas. Favorezcamos la incorporación de mujeres al mercado laboral, porque aportan más beneficios, y reduzcamos la diferencia salarial, porque ello supondrá un incremento del producto interior bruto de un 13 como lo están demostrando diferentes estudios.